Chciałbym także nadmienić, tak jak tu kolega już wspomniał, o jeszcze jednym elemencie, bardzo ważnym dla ludności wiejskiej, z perspektywy uprawiania trzciny cukrowej na wielkich plantacjach przez wielkie firmy za przyzwoleniem rządu to jest zwykły land grabbing i przejmowanie gruntów użytkowanych tradycyjnie przez tych mieszkańców bez zapewnienia odpowiedniej rekompensaty, co skutkuje utratą głównego źródła utrzymania tej najuboższej części społeczeństwa. Dlatego rząd Kambodży musi respektować prawa człowieka, w tym zapisane w konstytucji zasady pluralizmu, wolności słowa i stowarzyszeń, które są podstawowym warunkiem umowy o współpracy między Kambodżą a Unią Europejską.